la competizione fra le imprese che vengono privatizzate avviene cancellando i diritti delle persone. La peggiore competizione che si possa fare al mondo!